virðulegi forseti þetta mál hefur verið flutt nokkrum sinnum áður

svipað mál á hundrað tuttugasta og þriðja þingi en síðan hefur þetta mál verið flutt á hundrað þrítugasta og hundrað þrítugasta og fyrsta þingi og háttvirtur fyrrverandi þingmaður vilhjálmur egilsson flutti sambærileg mál áður eða á síðasta kjörtímabili í örstuttu máli gengur þetta út á það að einkasala áfengis og tóbaksverslunar ríkisins með annað en sterkt áfengi verði aflögð

en það er þó fremur bundið við landsvæði heldur en eitthvað annað eins og ég segi það eru undantekningar að ríkið standi í verslunarrekstri og þetta er arfur frá gamalli tíð núna er þó ríkið með áfengi í smásölu og tóbak heildsölu og það er fróðlegt að skoða þetta með tilliti til sögunnar því að áfengisverslun ríkisins fyrr en áfengis og tóbaksverslun ríkisins var sett á laggirnar árið nítján hundruð tuttugu og tvö þegar bannlögunum var aflétt og tóbakseinkasalan var stofnuð í byrjun fjórða áratugarins þegar menn voru mjög gjarnir á að setja einokunarlög og hin ýmsu höft í íslenska löggjöf þar má til dæmis nefna einkaleyfi á síldarsölu einkasölu á viðtækjum einkarétt til útvarpsreksturs seinna komu ýmis lög og höft vegna einokunarsölu bifreiða símtækja og annars slíks og einungis fyrir rúmlega áratug síðan var ríkið með einokun á því að flytja inn eldspýtur allt þetta sem hér hefur verið nefnt og mörg fleiri höft og einokun sem hefur verið til staðar á íslandi á sameiginlegt að því hefur verið aflétt ef þetta er undan skilið það hafa hins vegar orðið miklar breytingar á undanförnum árum ríkið átti verslunarhúsnæðið sem versla með þessa vöru en á seinni árum hafa menn samið við einkaaðila um að selja þetta og þér ég sérstaklega að vísa til útibúa út um landið það má í rauninni segja að nú er það bara á höfuðborgarsvæðinu með einni undantekningu þó að einkaaðilum sé ekki heimilt að versla með þetta og menn þurfi þá ekkert annað en keyra til dæmis austur fyrir fjall hellisheiðina og í hveragerði þá er verslað með áfengi meira að segja sterkt áfengi í bensínstöð hvolsvelli og hellu að ég tel vík

það er gert ráð fyrir miklum takmörkunum í þessu frumvarpi það er gert ráð fyrir því að sveitarfélögin ákveði afgreiðslutíma þó má hann ekki vera lengri en til tuttugu á kvöldin sveitarfélög geta líka sett frekari skilyrði um leyfi til að höndla með þessa vöru til dæmis með staðsetningu verslana og hvaða verslanir megi höndla með það og svo framvegis það er gert að skilyrði að þeir sem afgreiða þessa vöru verði að vera tuttugu ára gamlir rökin fyrir þessu eru einföld virðulegi forseti í fyrsta lagi er ekkert sem bendir til þess að einkaaðilar geti ekki séð um þennan rekstur og hafa gert það á með góðum árangri í öðru lagi liggur það fyrir að það er hætta á og hefur verið að verslunarmiðstöðvum og byggðarlögum hefur verið mismunað eftir staðsetningu útibúa átvr og síðan er auðvitað í þriðja lagi um að ræða mikinn kostnað sem fylgir því að hið opinbera sé að standa í þessum verslunarrekstri og liggur það fyrir að eignir átvr eru núna áætlaðar vel yfir þrjá milljarða króna það liggur alveg fyrir að ef við mundum losa eitthvað um þá fjármuni gætum við nýtt þá í skynsamlegri hluti heldur en ríkisverslun virðulegi forseti ég sé enga ástæðu til að eyða lengri tíma í að ræða þetta hér þetta er einfalt mál sem skýrir sig sjálft þetta er ekki róttækt þvert á móti er stigið varlega til jarðar og kannski er þetta fyrst og fremst um jöfnun milli aðila og kannski byggðarlaga þar sem nú er það bara á höfuðborgarsvæðinu þar sem verslanir af þessu tagi eru ekki inni í öðrum verslunum virðulegi forseti ég legg til að þessu máli verði vísað til annarrar umræðu og